Spoštovani gospod predsednik, minister, kolegice in kolegi še enkrat dober večer. Po zadnjih podatkih, objavljenih leta dva osemnajst, je leta dva petnajst v Sloveniji za rakom zbolelo štirinajst tisoč tristo devetindvajset ljudi, istega leta pa je za to boleznijo, za rakom umrlo šest tisoč, dvesto šestnajst ljudi. Skratka, število obolelih se vsako leto povečuje. Ocenjuje se, da je leta dva osemnajst za rakom zbolelo več kot petnajst tisoč prebivalcev Slovenije. V splošnem se groba in in umrljivostna stopnja raka večata. Epidemiološki kazalci pa kažejo, da je rak v Sloveniji veliko javnozdravstveno breme in da je med vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem pri ženskah. Stroka med dejavniki tveganja najpogosteje navaja za rakom navaja, dejstva, ki so da da gre za posledico slabih življenjskih navad. Vso škodo in težo bolezni se tako poskuša naprtiti, posamezniku, ki pač neprimerno živi. Pri tem pa se močno zanemarja faktorje okolja, koder dejavnik resnega tveganja, to je vpliva onesnaženosti zraka, vode, zemlje. V zvezi s tem, spoštovani gospod minister, sprašujem, kako, in na to dejstva na ta dejstva, ne glede na to, kaj mi tule govorimo ali pa katerikoli minister sedanji ali pa preteklih vlad, uporabljajo javni mediji opozarjajo javni vsak dan s konkretnimi žrtvami in opozorili, kje se to dogaja. Spoštovani gospod minister, kako Ministrstvo za zdravje odgovarja na podatek, da se število zbolelih za rakom in število umrlih zaradi raka vsako leto še vedno povečuje? Kako boste pri vrednotenju zdravstvenih podatkov in načrtovanju ukrepov upoštevali tveganje zaradi dejavnikov zunanjega okolja , kot so onesnaženost zraka, zemlje, vode, in posledično tudi hrane z različnimi rakotvornimi snovmi? Hvala.